Domnule președinte, doamnă comisar, dublul standard există și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, să facem orice să îl eliminăm. Indiferent ce argumente se aduc pentru dublul standard, indiferent dacă noi considerăm sau dumneavoastră considerați că gusturile europenilor din est diferă de gusturile europenilor din vest, vă spun foarte clar, domnule președinte, vă spun foarte clar, doamna comisar, europenii din est s au săturat să aibă

Ne am săturat să avem produse alimentare de calitate inferioară, ne am săturat să avem produse vestimentare de calitate inferioară și ne am săturat să avem mașini de calitate inferioară, autoturisme inferioare față de cele din piața vestică. Vă asigur că toți europenii din fostul bloc comunist de 30 de ani s au obișnuit cu calitatea, s au obișnuit cu gustul democrației, nici pe departe cu gusturi inferioare europenilor din vest.